Dober dan vsem skupaj. Moje vprašanje: Čeprav število zdravnikov v Republiki Sloveniji narašča, pa smo v primerjavi s preostalimi članicami Evropske unije ena ena tistih držav z najnižjim številom zdravnikov na sto tisoč prebivalcev. Trenutno jih je dvesto triinosemdeset na sto tisoč prebivalcev, kar pomeni, da ima osebni zdravnik za pregled pacienta na voljo le sedem minut. V razvitih državah članicah se ta čas približuje tridesetim minutam. Poleg akutnega problema, ki se nanaša na osebne zdravnike, je problem pri pediatrih na primarni ravni in pri ginekologih. Ta problem je nastal zaradi starejše populacije kadrov, kateri se bodo prej ko slej upokojili. Zaradi premalo razpisanih specializacij v preteklosti, kakor tudi zaradi nesmiselnih in prevelikih administrativnih, obremenitev teh kadrov. Predvsem je sporno, da kljub opravljeni specializaciji mora mlad specialist še tri leta delati pod nadzorom odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Tak način neutemeljeno podaljšuje vstop specialista k samostojnemu delu. Problem nastaja tudi, ker je vodstvo v zdravstvenih domovih posredno kadrovano s strani županov, in ti vodilni kadri po nastopu funkcije po svoji presoji odpuščajo oziroma vzpostavljajo okolje, katero pripelje do prenehanja delovnega razmerja mnogih družinskih zdravnikov. Zaradi tega so oškodovani pacienti. Lep primer takšnega početja je Zdravstveni dom Kočevje. Zanima me: Kakšne ukrepe, bo minister izvedel, da se bo ta problematika uredila na nivoju razvitih evropskih držav? Mislite podpreti predlog po modernizaciji izvajanja specializacij? Ali podpirate predlog po skrajšani dobi oprave specializacije? Kako pristojno ministrstvo sodeluje z medicinskima fakultetama v smeri promocije specializacije, za katere se odloči manj študentov? Koliko specializacij je bilo razpisanih za pediatre, ginekologe in osebne zdravnike v letu dva tisoč tri do dva devetnajst? In pa ali ministrstvo kljub doslednemu izvajanju preventivnih pregledov s strani pediatrov in šolskih zdravnikov beleži podatke o zdravstvenem stanju otrok in mladostnikov? Hvala.